Nous sommes particulièrement inquiets de la vision dogmatique avec laquelle le sujet du climat est traité.

Deux exemples parlants sur le marché aux fleurs à Nice, une rose importée du Kenya coûte moins cher qu'une rose produite à quelques kilomètres, en Italie. Je ne parle même pas des conditions sociales et environnementales dans lesquelles les roses sont produites au Kenya exploitation de la main d'œuvre, usage abusif de pesticides, assèchement des sols. Le coût en carbone de l'importation de cette rose ne figure nulle part.

Pour y répondre, le Conseil devra engager des efforts sur les circuits courts de distribution, favoriser le localisme, produire au plus près ce que nous consommons et non pas encourager une fuite en avant, avec un libre échange débridé, source de pollution croissante. Quant au cadre financier pluriannuel, ce titre technocratique cache une réalité bien crue plus pour les migrants, moins pour les agriculteurs. Les propositions budgétaires sont marquées par un désengagement notable des crédits de la PAC, du fait de la disparition des aides couplées et de la préférence donnée à un verdissement des versements.

Dans le même temps, ce programme pousse à un accroissement des aides aux migrants, avec comme objectif sous jacent une future communautarisation du droit d'asile, par idéologie encore. Ce programme nous inquiète, tant par ses aspects dogmatiques irréfléchis que par ses conséquences dangereuses pour l'avenir des peuples d'Europe.